Signor Presidente, onorevoli colleghi, se il traguardo della piena mobilità professionale è ancora lontano, con il voto di oggi abbiamo dato avvio a regole più chiare e semplici per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Con l'introduzione della tessera europea infatti l'Unione accelera sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali, che è la chiave per mettere professionisti nella condizione di beneficiare dei vantaggi del mercato unico. Io credo, signor Presidente, che semplificare è positivo ma ora dobbiamo rilanciare il dibattito sulla disciplina delle professioni non riconosciute, perché c'è il rischio che il divario tra professioni organizzate in albi e ordini e nuove professioni strutturate in associazioni professionali si amplino. I nuovi lavori sono spesso espressione di vocazioni territoriali ed è per questo che necessitano di più ampie tutele, ne va dello sviluppo e della sostenibilità della nostra economia.